Señora Presidenta, una vez más las mujeres son las grandes víctimas de los conflictos. En el Congo, ha vuelto a practicarse la violencia sexual como arma de humillación y destrucción máxima del adversario. En este caso, además, están claros los intereses económicos que hay detrás de un conflicto en el que una acción más decidida sobre el comercio y la utilización, en productos que utilizamos todos los días, de los llamados minerales del conflicto sería una verdadera herramienta de paz. Por eso, pido más control y determinación en este aspecto concreto, y apoyo esta propuesta de Resolución, que apuesta por la democracia para evitar la violencia y la guerra. Creo que es bueno recordar, además, que se pide más coraje a las instituciones europeas también en el apoyo a los procesos políticos, que son los que acaban resolviendo, siempre, este tipo de conflictos.